Încep prin a sublinia necesitatea ca legislația europeană să fie clară, simplă, ușor de înțeles și accesibilă tuturor. De aceea salut implicarea mai puternică a parlamentelor naționale în procesul legislativ european, în special cu privire la propunerile legislative privind controlul pe baza principiilor subsidiarității și proporționalității. Regret însă că, din avizele primite de la parlamentele naționale în 2010, doar 16 au adus în atenție preocupări legate de subsidiaritate. Salut utilizarea pentru prima dată, în mai 2012, a procedurii cartonașului galben, prin adoptarea unor avize motivate împotriva propunerii Comisiei de regulament al Consiliului privind exercitarea dreptului de a desfășura activități colective în cadrul libertății de stabilire și a libertății de a presta servicii. Salut introducerea site ului internet IPEX, care poate acționa în calitate de catalizator pentru noi îmbunătățiri și o implicare sporită în funcționarea mecanismului de control al subsidiarității. Consider însă că parlamentele naționale ar trebui să organizeze dezbateri publice privind propunerile legislative europene. Doar așa statele membre, cetățenii, administrația și, mai ales, industria se vor putea pregăti pentru o bună implementare a legislației europene.